Pentru definitivarea spațiului de libertate, securitate și justiție, ar trebui stabilite norme comune de pregătire și instruire a celor care își desfășoară activitatea în instanțe. De asemenea, persoanele care profesează dreptul în statele membre ar trebui să aibă un set minim de cunoștințe de legislație europeană. Includerea dreptului european între materiile obligatorii care se studiază în facultățile de drept poate fi o soluție. De aceea, consider și eu că implementarea proiectului pilot propus de Parlamentul European trebuie să aibă loc cât mai repede. Astfel, s ar putea realiza o coordonare între pregătirea oferită de școlile de formare judiciară din statele membre. În contextul reformei justiției din România, și magistrații din țara mea ar putea beneficia de un astfel de schimb de experiență. Astfel, s ar putea continua îmbunătățirea activității instanțelor și reduce durata procedurilor judiciare.